auðvitað eru þetta viðkvæm mál það er það sem lýtur að ráðherraábyrgðinni við höfum rætt það xxxxx farið mjög ítarlega yfir það það er í verklagsreglunum sem

pólitík lagauppstokkun lagaumbætur og hins vegar um þessa ákæruvaldsstöðu sem við erum í þar gætu gáleysisleg ummæli komið fram sem forvörn í hugsanlegri málssókn en við höfum rætt þetta ítarlega fram og til baka og náð samstöðu um það ég vil svo taka það fram að lokum að